c'est très important évidemment, mais derrière cette base juridique, je voudrais mettre en évidence le fait que le logement, et en particulier le logement social, n'est évidemment pas un marché comme un autre ou une activité commerciale comme une autre.

Il y a les questions de mixité sociale, dont on a parlé, mais il y a aussi l'insertion de ces logements et des personnes qui les habitent dans leur quartier, dans leur ville, parfois au centre des villes, parfois en périphérie. Il y a tout un travail qui se fait avec les locataires, un travail d'insertion, un travail de mise en place de solidarités, y compris entre les différentes générations qui vivent dans ces quartiers et dans ces logements et donc, à ce titre, je pense vraiment qu'il doit s'agir d'une matière différente. En outre, nous allons travailler, au cours de cette législature, sur les services d'intérêt général. Il me semble que c'est donner un assez mauvais signal que de venir ici mettre en évidence des problèmes liés aux aides ou aux limites de l'accès au logement social.